Ich schließe mich auch seiner Bewertung an, dass der Fokus der Änderungen des Abkommens auf die Verwirklichung der Millennium Ziele, der Bekämpfung des Klimawandels, der Entwicklung und der Armutsbekämpfung ausgerichtet ist. Die Klauseln zur Kohärenz zwischen den Zielen des Abkommens und anderen EU Außenpolitiken sind wichtig. Jedoch finde ich es schade, dass die aktuellen Bestrebungen in der Europäischen Union zur Bekämpfung der Steueroasen nicht zu einer gemeinsamen Priorität werden konnten. Zweitens bedaure ich auch, dass man im Hinblick auf die Entwicklungs und die Armutsbekämpfungsziele keinen Bezug auf den fairen Handel genommen hat.